Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre in Italia l'acqua come bene comune torna al centro del dibattito politico grazie al Movimento 5 Stelle, che sta portando alla Camera dei Deputati il disegno di legge sull'acqua pubblica a otto anni dal referendum nel 2011, l'Europa non si dimostra all'altezza delle aspettative dei cittadini sulla questione acqua potabile. Infatti, per colpa dei governi di mezza Europa, che per mesi hanno osteggiato in Consiglio qualsiasi riferimento all'accesso all'acqua nella nuova direttiva sull'acqua potabile, ci apprestiamo a rivotare il testo già approvato da questo Parlamento lo scorso ottobre, per consegnarlo alla prossima legislatura come suggerimento per i negoziati che verranno. Secondo noi, però, si tratta di un cattivo suggerimento, perché i colleghi della grande maggioranza conservatrice di quest'Aula hanno sbarrato la strada ai miglioramenti significativi sull'accesso all'acqua come diritto di tutti e come richiesto da quasi due milioni di cittadini per mezzo dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water Ma non solo, cari colleghi avete anche la responsabilità di aver rifiutato di portare a zero le soglie per le sostanze perfluoralchiliche, le PFAS, che attualmente sono escluse dal campo di applicazione della direttiva in vigore, che risale appunto al 1998. E, in maniera vergognosa, avete introdotto differenziazioni pericolose per i composti chimici di questa famiglia, come per dire che alcune PFAS potrebbero essere tollerate e quindi non disciplinate dalla nuova direttiva acqua potabile. Ma è chiaro che la realtà è tutt'altra. E quanto accade in Veneto è lì a testimoniare, in maniera lampante, che nessuna di queste sostanze tossiche dovrebbe mai trovarsi nell'acqua potabile, né tantomeno accumularsi nel sangue dei nostri figli. Nell'interesse dei cittadini italiani ed europei, io mi auguro comunque che le risposte all'accesso all'acqua possano presto arrivare e che la revisione dei parametri per garantire la qualità nel punto di consumo possa svolgersi in maniera rigorosa, senza cedimenti alle pressioni dell'industria e comprendere un esame approfondito delle pressioni emergenti sulla qualità dell'acqua potabile.